denk ik aan burgers in Haïti, maar denk ik ook aan Europese burgers die ongelooflijk veel steun verleend hebben voor de mensen in Haïti.

De lessen die we moeten trekken, zijn er wat mij betreft drie.

Als we willen dat onze Europese burgers steun geven, dan willen ze niet dat die steun niet goed wordt gebruikt. Dat willen we niet als overheden, dat willen we ook niet als burgers. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat door een betere coördinatie die corruptie geen vat krijgt op die systemen? Dan het derde punt, Voorzitter, dat is het politieke aspect. Zonder politieke stabiliteit en ook een heel daadkrachtig openbaar bestuur kan die duurzame opbouw überhaupt niet lukken. We hebben een betwiste eerste ronde van de verkiezingen gehad.